Frau Präsidentin! Wir diskutieren heute über die soziale Inklusion von Flüchtlingen und ihre Integration in den Arbeitsmarkt. Ich danke meiner Fraktionskollegin Helga Stevens für ihre erfolgreiche Arbeit an diesem Bericht.

Ich teile diese Kritik. Erwähnt aber doch bitte auch die, die seit Monaten etwas tun, erwähnt Mittelstand und Handwerk, die Familienbetriebe vor Ort.

auch das sollte man betonen. Ich kenne allein in meiner Heimatregion einige Betriebe, die heilfroh sind, auf ehemalige Flüchtlinge zu bauen.

Sie brauchen dabei mehr Unterstützung.